C'est toujours intéressant de voir que, quelle que soit l'unanimité ou le consensus de l'ensemble de la communauté scientifique internationale, finalement, les discussions que vous avez au pub chez vous ont l'air beaucoup plus importantes.

Donc, face à un tel niveau de menace, la responsabilité de responsables politiques comme vous et moi, Monsieur, c'est de prendre les mesures qui nous permettent d'éviter la catastrophe, pas simplement d'attendre en se disant que nos enfants et nos petits enfants vivront mal, mais que finalement ce n'est plus de notre responsabilité.